Abbiamo portato avanti una dura battaglia, grazie alla quale oggi l'Unione europea può dotarsi di strumenti antidumping in grado di contrastare i comportamenti sleali che si manifestano sempre più spesso nel mercato globale e che creano squilibri all'interno del mercato europeo, come dimostrano le 100 misure in vigore, di cui ben 85 a carico di prodotti cinesi. Il nuovo regolamento ha il merito di inserire il riferimento a standard internazionali in materia ambientale e di lavoro, per individuare eventuali distorsioni significative di prezzi e costi di mercato, e assicura continuità con l'attuale sistema di protezione, senza oneri aggiuntivi per l'industria europea. Mi spiace che il Consiglio non sia presente ma, lo diciamo a memoria, ci auguriamo che il Consiglio dimostri la stessa ambizione anche su un'altra importante partita, quella della riforma degli strumenti di difesa commerciale.